gott kvöld góðir íslendingar það er sagt að fáir landsmenn nenni að horfa á umræður frá alþingi og því er ekki úr vegi að velta fyrir sér hvers vegna það er hvers vegna skyldi fólk ekki hlusta og horfa á umræður milli þingmanna og stjórnmálaflokkanna

margir segja að þetta sé ekki skemmtiefni og fólk kjósi að horfa á eitthvað annað í staðinn umræðurnar séu leiðinlegar mér finnst líklegra að það sé vegna þess að það telji að lítið sé á þessum umræðum að græða ástandið er skítt segir stjórnarandstaðan það hefur aldrei verið betra segir stjórnin hvernig á fólk að átta sig á hvað er satt í hverju máli ég tek fram að hér eiga allir sök fjölmiðlar líta gjarnan á það sem hlutverk sitt að veita stjórnvöldum aðhald og skilgreina sig sem hluta af stjórnarandstöðunni það er vel og við kvörtum ekki undan því það frekar herðir okkur í því að standa okkur vel en það aðhald þarf stjórnarandstaðan líka ég get því ekki látið hjá líða að nefna nokkur dæmi um stjórnarandstöðuna í þeirri vissu að hún haldi til haga því sem aðfinnsluvert er hjá okkur í stjórnarflokkunum margir í stjórnarandstöðu hafa haldið þeim leik áfram að reyna að telja þjóðinni trú um að hér sé hörmulegt ástand í ýmsum málum þótt hið gagnstæða sé oftast raunin

mér er spurn tók enginn eftir yfirlýsingu steingríms j sigfússonar um að rétt sé að hætta við kárahnjúkavirkjun og láta álverið á reyðarfirði standa ónotað þetta mundi kosta samfélagið hundruð milljóna og verða fjárhagsleg byrði á hvert einasta mannsbarn í landinu og kollkeyra ríkissjóð þannig að vísast yrði hér áralöng kreppa enginn hefur beðið v g um að leggja fram útreikninga um hvað þetta mundi kosta og hvaða áhrif það mundi hafa hæstvirtur forseti mér þætti vænt um að vinstri grænir veittu skýr svör í þessu máli fáist þau ekki er auðvitað ekkert að marka þessar yfirlýsingar bankana úr landi sagði þingflokksformaður vinstri grænna hjá þeim vinna þúsundir sem eiga afkomu sína undir atvinnunni eins og við flest guð hjálpi bönkunum sagði annar þingflokksformaður og hafði uppi opinberar hótanir um stríð gegn þeim kæmist hann og flokkur hans til valda hvað á hann við ég skal svara því ég held að hann meini ekkert með þessu en þá stendur eftir spurningin hvað gengur fólki eiginlega til með slíku óráðshjali undanfarin missiri hefur umhverfisumræða verið fyrirferðarmikil í íslensku samfélagi og fer vel á því stundum hefur atgangurinn þó verið svo mikill og einhliða að margir landsmenn virðast nú halda að við séum vondir umhverfissóðar því fer þó fjarri um daginn var lítil frétt í fjölmiðlum um að evrópusambandið hefði sett sér göfugt langtímamarkmið í umhverfismálum og ætlaði að ná því að notkun hreinna og endurnýjanlegra orkugjafa yrði um tuttugu prósent í framtíðinni athugið að þetta er langtímamarkmið á íslandi er þessi notkun yfir sjötíu prósent og erum við langfremst í heimi má ég endurtaka með leyfi forseta sjötíu prósent fremst í heimi ekki er að sjá að þetta hafi vakið mikil viðbrögð hjá þeim sem hæst tala um umhverfismál eða vakið umræðu í fjölmiðlum upphlaup upphrópanir ásakanir

vilji ekki stjórnmál gærdagsins það er alvarlegt í meira lagi þegar tvær mikilvægustu stofnanir hins borgaralega samfélags löggjafarsamkoman og dómstólarnir njóta trausts innan við fjörutíu af hundraði aðspurðra í skoðanakönnunum við lifum á efnahagslegu blómaskeiði margir hafa efnast vel ríkissjóður er nær skuldlaus kaupmáttur okkar allra hefur aukist ár frá ári í tólf ár en á sama tíma fer traustið á stofnanir samfélagsins þverrandi við eigum að staldra við og hlusta ég veit að mörg okkar hafa áhyggjur og vilja snúa þessu við og við eigum að sameinast um það ég vil leggja þá merkingu í þessa niðurstöðu að almenningur sé að kalla eftir því að stjórnmál snúist meira um inntakið en minna um ásýndina minna um fjárhæðir og tölfræði meira um hugsjónir okkar framtíðarsýn og það hvernig við raunverulega viljum búa í haginn fyrir fjölskyldur þessa lands góðir tilheyrendur mikilvægt er að þingið endurspegli þá þjóð sem það er hluti af stjórnmál gærdagsins eru að þingmenn flokka séu allir af sama kyni og allir á sama aldri stjórnmál morgundagsins eru að sá mannauður sem býr í báðum kynjum fólki á öllum aldri og með mismunandi menntun og reynslu sé nýttur lista okkar framsóknarmanna fyrir komandi kosningar skipa til að mynda nákvæmlega jafnmargir karlar og konur þrjár konur og þrír karlar leiða lista þrjár konur og þrír karlar eru ráðherrar fyrir flokkinn okkar ungt fólk skipar um þriðjung sæta listanna við sýnum jafnréttið í verki en tölum ekki einungis um það á tyllidögum frú forseti stjórnmál morgundagsins snúast um það að fjárfesta í fólki hvernig ætlum við að tryggja einstaklingunum fjölskyldunum og börnunum tækifæri til að njóta sín í leik og starfi stjórnmál morgundagsins snúast um að halda áfram að bæta aðgang allra landsmanna að menntun sem uppfyllir ekki einungis þarfir atvinnulífsins fyrir öfluga og skapandi starfskrafta heldur þarfir manneskjunnar sjálfrar til að vaxa og þroskast stjórnmál morgundagsins snúast um að fjárfesta í fjölskyldum og þeim verðmætum sem fólgin eru í því samverustundum foreldra barna og barnabarna stjórnmál morgundagsins snúast um að axla ábyrgð á sjálfum sér og skapa samfélag þar sem aðrir